Aș vrea însă să subliniez că aici avem responsabilități partajate.

Trebuie să colaboreze cu statele membre. Comisia poate să gândească politici și să împărtășească experiențe pozitive, poate să gândească un sistem de finanțare pentru educație și pentru pregătirea profesională și pregătirea pentru prevenirea accidentelor, dar trebuie mai ales să lucreze cu statele membre, pentru a avea pe de o parte programe de finanțare la nivel național și european în privința securității muncii. Pe de altă parte vorbim aici de accidente, dar și de îmbolnăviri profesionale și este nevoie de multă informație pentru a ști cum să utilizeze substanțele pe care le folosesc, cât timp trebuie să lucreze, cum să prevină anumite îmbolnăviri și accidentele, evident, prin protecția muncii, care trebuie făcută cu regularitate.